Am insistat să iau parte la această dezbatere, deoarece provin dintr o țară asupra căreia se fac presiuni pentru reluarea adopțiilor internaționale și pentru modificarea legislației aflate în vigoare. Însă, în România, există mai multe familii doritoare să adopte, decât copii adoptabili, iar legislația noastră, la care au participat și numeroși experți internaționali, este în perfectă coordonare cu cea europeană. Referindu mă acum la această rezoluție, menționez că sintagma dreptul copilului de a fi adoptat internațional, cum prevede punctul d, nu este recunoscută de convenția ONU și de cea de la Haga.

Acești copii ajung în sistem datorită situației precare a familiilor din care provin, care, conform legislației și convențiilor internaționale, nu trebuie să reprezinte un motiv pentru adopție. De aici, numărul mare de copii aflați în centrele de plasament.

Legislația din România nu prevede decăderea din drepturile părintești decât în cazul unui abuz.

Raționamentul rezoluției trebuie axat pe interesul superior al copilului, așa cum au spus și colegii mei înainte și nu al celui care adoptă. Fiecare stat și nu altcineva are obligația de a alege soluțiile cele mai potrivite pentru copiii săi. În final, recomand tuturor o mai bună cunoaștere a legislațiilor naționale. Mă refer aici la faptul că, de exemplu, mai multe tribunale de minori din Italia au emis în 2009 șapte hotărâri de adopție pentru copii din România, fără să țină cont de legislația noastră.